Spoštovani vsi prisotni. Že na trinajsti seji, to je bilo osemnajstega novembra, sem postavil vprašanje ministrici za infrastrukturo v zvezi s sončnimi elektrarnami po poteku njihove življenjske dobe. Žal nisem dobil konkretnega odgovora, pač tako je, kot se pogosto dogaja, da Ministrstvo za infrastrukturo je pristojno za energetiko, ni pa pristojno za odpadke, kar bodo postale sončne elektrarne po končanju obratovanja. V Sloveniji je že veliko sončnih elektrarn, ki že vrsto let obratujejo. Poleg tega pa so državljani stalno oblegani s ponudbami za izgradnjo novih, zato jih zanima, kaj se bo zgodilo z njimi, ko bodo postale le še neuporaben odpad. To me spominja na našo zgodbo z nuklearko, ki že štirideset let, kljub številnim obljubam politikom in strokovnjakom, ni poskrbljeno za radioaktivne odpadke, ampak Nuklearna elektrarna Krško je državna zadeva, tukaj pa gre za zasebne investitorje, ki jih s podporo države vabijo v investicijo, za katero pa nihče ne ve, kolikšna bo končna cena. Ljudje se bojijo, da jih bo država nazadnje še kaznovala s kakšnimi davkom za razgradnjo, kot se to dogaja s salonitnimi ploščami. Ta davek pa zdaj ni vračunan v ceno investicije. Gospod minister, sprašujem vas torej, kako daleč je Slovenija s strategijo odlaganja oziroma razgradnje sončnih celic, po zaključku njihove življenjske dobe. Kam konkretno bo možno dostavljati izrabljene dele elektrarn in kakšna bo cena? Torej strošek tega odlaganja za lastnike oziroma investitorje?